hefur í krafti hinna nýju þingskapa tekið meiri hlutann af þinginu í gíslingu þessa málþófs og þá er sjálfsagt mál frú forseti og ég legg það formlega til að forseti haldi þingfund sleitulaust þangað til mælendaskrá er tæmd það eru ekki nefndarfundir í fyrramálið þannig að það er ekkert sem hastar á að fundurinn sé klipptur í sundur og það er sjálfsagt mál frú forseti að stjórnarandstöðunni sé gefinn kostur á því að ljúka málþófi sínu með því að standa fyrir þingfundi þangað til mælendaskrá er tæmd það er óþolandi að dag eftir dag sé þinginu lýðræðislega kjörnum meiri hluta haldið í gíslingu málþófs með rándýrum og miklum kostnaði fyrir þjóðarbúið og þess vegna legg ég